það er að ósk framsóknarflokksins sem þessi umræða er hér á þingi núna frú forseti ég veit nú ekki hvort ég eigi að hlæja eða gráta þegar hæstvirtur forsætisráðherra kemur hér í ræðustól fimm árum eftir að hún settist í ríkisstjórn íslands þremur árum eftir að hún tók við sem forsætisráðherra og tjáði okkur það að skuldamál heimilanna væru eitt af stóru málum ríkisstjórnarinnar þetta er mjög alvarleg yfirlýsing vegna þess að hæstvirtur forsætisráðherra og sú ríkisstjórn sem hér starfar hefur svo sannarlega ekki slegið skjaldborg um heimilin þessi ríkisstjórn hefur slegið skjaldborg um fjármagnseigendur það hefur margsýnt sig ríkisstjórnin hefur fengi á sig tvo dóma hæstaréttar í bæði skiptin syrgðu ráðherrarnir þann dóm vegna þess að það væri ekki til svigrúm í síðustu viku var ríkisstjórnin dæmd af verkum sínum í gengislánadómi hinum síðari og þá ríkti engin kátína á ríkisstjórnarheimilinu þetta er alveg einkennileg vinnubrögð og viðbrögð hjá ríkisstjórn sem kennir sig við velferð

háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson fór hér vel yfir það í sinni ræðu að það er ekki vegna verka og aðgerða ríkisstjórnarinnar sem þessi upphæð er svo há það er vegna þess að hæstiréttur íslands hefur komist að því að gengistryggðu lánin voru ólögleg og það er þess vegna sem þurfti að færa niður lánin hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra fór hér með afar skrýtna hagfræði hér úr þessum ræðustól áðan þegar hann taldi það að hefði dómur hæstaréttar ekki komið til hefði hundrað og tíu prósenta leið ríkisstjórnarinnar gagnast því fólki sem var með þau lán heyr á endemi frú forseti það vita allir að þær tvö þúsund fimm hundruð milljónir sem búið er að leggja inn í umboðsmann skuldara eru ekki að skila sér í þeim afköstum sem til var vænst vegna þess að þar er unnið á hraða snigilsins það er ekki hægt að leysa vandamál heimilanna með sértækum aðgerðum ég vil vísa í það að þegar framsóknarflokkurinn fór í kosningabaráttu árið tvö þúsund og níu lögðum við til tuttugu prósent almenna niðurfellingu á skuldum heimilanna núna þremur árum seinna eru allir stjórnmálaflokkar á þinginu að verða sammála um þá leið við framsóknarmenn vorum rakkaðir niður fyrir þessa leið á sínum tíma og allt var gert til þess af spunameisturum vinstri flokkanna að gera okkur ótrúverðug hvað hefur ekki komið á daginn þetta er sú eina leið sem átti að fara þá og ef þessi leið hefði verið farin þá og hæstvirtur núverandi forsætisráðherra hefði staðið við þau loforð sem framsóknarflokknum var gefið þegar minnihlutastjórnin var varin falli þá værum við ekki í þessari stöðu sem þjóð sem við erum í í dag heyr heyr þá væri farið að birta hér til í hugum landsmanna og þá sérstaklega varðandi það að þá væri hægt að skapa hér meiri hagvöxt með aukinni neyslu þetta er sú staðreynd sem við stöndum frammi fyrir andstæðingar okkar sögðu í kosningabaráttunni að þeir sem skulduðu mest fengju mestar afskriftir hvað hefur ekki komi á daginn með aðgerðum ríkisstjórnarinnar þau þrjú ár sem hún hefur starfað þeir sem skulduðu mest hafa fengið mestu afskriftirnar meðaljóninn situr eftir okkar tillögur gengu fyrst og fremst út á það að taka til þessa miðjulags í samfélaginu sem þurfti einungis

ætlaði að koma að en ég lýsi því yfir að það er einkennileg hagfræði sem hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra heldur fram